Pani Przewodnicząca! Propozycje Komisji przyjęliśmy w jednym głosowaniu, ale nie oznacza to, że poszło tak łatwo. Potrzebnych było kilkadziesiąt uzgodnionych kompromisów i sporo pracy, wykonanej przede wszystkim przez posła sprawozdawcę Jerzego Buzka.

Zgodność geograficzna miejsca produkcji energii z jednoczesnym odbiorem tej energii to bezpieczeństwo Europy, bo oznacza uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Chciałbym także podkreślić konieczność długofalowej polityki w tej materii i zwrócić uwagę, że to sprawozdanie jest bardzo poważnym i niezwykle trudnym wyzwaniem. Przy bardzo wolnym tempie realizacji zapisów, które tam się znalazły, nie ma szans na sukces.